Monsieur le Président, oui, nous devons améliorer l'efficacité énergétique. Oui, nous devons continuer d'investir dans la recherche. Oui, nous pouvons espérer que le développement des énergies renouvelables nous permettra de réduire notre dépendance énergétique en même temps que nos émissions de gaz à effet de serre. Mais, à l'évidence, l'Europe ne peut s'affranchir du gaz russe comme nous le disait par exemple Jérôme Ferrier, président de l'Union internationale du gaz, dans un entretien récent au Figaro. C'était au lendemain de l'abandon du projet South Stream à cause de la nouvelle guerre froide voulue par les Américains et acceptée docilement par les dirigeants européens. Pas plus tard qu'hier soir, à l'occasion d'un dîner débat du Forum européen de l'énergie, le nouveau directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, M Birol, affirmait cette même évidence, et les représentants de la Commission européenne, loin des caméras, n'ont pas pu dire le contraire. Je comprends que les Baltes, et d'autres peuples d'Europe qui ont vécu sous le joug soviétique, gardent un mauvais souvenir de leur grand voisin russe. Mais si comme vous l'affirmez sans cesse l'Europe c'est la paix, alors il est temps de dépasser ces vieilles rancœurs et de penser à défendre les intérêts vitaux de nos peuples. Votre Union de l'énergie se fera avec la Russie ou ne se fera pas!